Besonders in Krisenzeiten müssen Politiker in der Lage sein, Rationalität und Emotionalität voneinander zu trennen, gerade wenn wir über Haushaltsfragen und Geld sprechen. Ich habe das Gefühl, dass es mit dem Vertrag von Lissabon und den damit verbundenen Haushaltsfragen ein Stück weit ist wie mit dem Wetterbericht Man weiß nicht genau, wie es morgen ausschauen wird. Regen wird vorhergesagt, man nimmt den Regenschirm mit, und am Ende tröpfelt es vielleicht, aber Regen gibt es ganz sicher nicht. Ähnlich ist es mit dem Vertrag von Lissabon Wir wissen nicht, wie sich die Arbeitsbelastung im Europäischen Parlament durch den Vertrag von Lissabon verändern wird.